cu țările de tranzit, în așa fel încât să fie neutralizate grupurile de crimă organizată care mișcă acești oameni către ambarcațiunile de la malul Mediteranei.